Il vantaggio di una direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali risiede nella convergenza verso standard più elevati di sicurezza delle infrastrutture in tutta l'Unione. Va estesa l'applicazione delle regole comunitarie per la sicurezza delle infrastrutture a tutte le maggiori strade d'Europa. Le regole più stringenti, che si applicano solamente alle autostrade principali e alla rete stradale transeuropea, vanno rispettate anche nelle aree urbane e di provincia. L'obiettivo della Commissione di zero morti entro il 2050 però, non potrà essere raggiunto senza l'aiuto della tecnologia, rendendo obbligatori i sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, e un aiuto diretto agli Stati membri per individuare con precisione le strade più pericolose e renderle più sicure.